Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora ministro, come le è stato ricordato, sono due anni che questo Parlamento chiede che venga resa praticabile l'ipotesi, che abbiamo a lungo discusso e poi approvato, di obbligo di rendicontazione pubblica, paese per paese, per le grandi imprese multinazionali. È un'esigenza che non può essere rimandata ulteriormente nel tempo. Peraltro, gli scandali che si sono susseguiti nel corso di questi ultimi anni hanno dimostrato come il fenomeno dell'evasione e dell'elusione sia un gravissimo fenomeno che ha reso difficile l'attività economica e redistributiva in tutti i paesi europei.

Bisogna introdurre dunque un vincolo che le costringa a dichiarare il gioco è lealtà nei confronti degli utenti e dei cittadini quello di pagare le tasse e senza l'approvazione di queste misure, si manterrebbe una condizione inaccettabile di ingiustizia verso coloro che le tasse le pagano, verso le aziende coerenti e positive che sarebbero assoggettate a meccanismi di competizione assolutamente illegittimi.